Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme coordinateur du PPE à la commission économique et monétaire, j'insisterai sur deux points de votre programme. Premièrement, renforcer la gouvernance économique et amorcer le semestre européen. Nous avons accueilli avec satisfaction le paquet sur la gouvernance économique. Réussir cet objectif est essentiel. À cet égard, notre groupe souhaite des mesures efficaces et contraignantes qui aillent plus loin que ce qui est proposé. Il est également nécessaire que le Parlement soit véritablement impliqué dans la mise au point des processus envisagés et dans leur mise en œuvre.

Le deuxième point est la poursuite de l'action de la régulation financière. Les projets sont sur la table ou vont l'être. 2011 sera une année décisive. Nous apprécions le volontarisme du commissaire Barnier. Le Parlement a montré, en 2010, sa détermination pour l'adoption du paquet supervision, de la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs et, vraisemblablement d'ici la fin de l'année, le règlement organisant la supervision européenne des agences de notation. Nous voulons continuer dans la voie d'une réglementation pragmatique, intelligente et efficace. C'est ce que nous attendons de la Commission aujourd'hui.